D'abord, je voulais lui dire que je crois que nous avons déjà fait la preuve que la méthode communautaire fonctionne bien. Comme l'a dit Diogo à l'instant, je crois que le texte est quand même meilleur et que, quand il y a un débat public, nous faisons notre métier, et que les citoyens peuvent être informés de ce qu'il se passe à Bruxelles, comme ils disent. Alors pourquoi est ce que nous insistons sur la majorité qualifiée renversée? Je voulais faire une remarque simple. Il y a par exemple dans ce Parlement des pays ayant une population plus nombreuse, qui ont plus de députés. Au moment du vote, chacun a un poids qui correspond à sa taille. Mais dans quelle démocratie a t on vu que lors de l'application de la règle, on fasse une différence entre les personnes auxquelles s'applique la règle? Quand on est dans la mise en œuvre des règles que nous avons décidées en commun, il ne peut pas y avoir des arrangements. Les citoyens attendent que la loi soit la même pour tous. Et au niveau européen aussi, il faut que chaque État petit ou grand soit dans la même situation. Donc voilà la raison de notre bataille. Ce n'est pas idéologique, c'est dans l'intérêt général. Deuxième point, sur la symétrie, à Elisa notamment. Cette question est importante, elle fait partie de l'accord. Il faut avoir conscience qu'elle a coûté beaucoup à certains d'entre nous et que, pour qu'elle reste jusqu'au bout, il faut qu'il y ait une unité aussi grande que possible de ce Parlement sur tous les éléments du deal. Nous avons besoin d'être unis. Je pense, comme l'a dit le commissaire, qu'il n'y a pas des différences si grandes entre nous, que nous pouvons les surmonter. Donc je lance un appel à l'unité. On ne peut pas demander le soutien, d'un côté, et lâcher les autres dans l'épreuve. Dernier point je voulais quand même remercier très particulièrement M. Kármán sur un petit point, sur le comply or explain Combien de fois, pendant les discussions, vous ai je demandé ça veut dire quoi comply or explain et c'est devant qui? Vous avez été un bon avocat, vous avez fait bouger le Conseil. Ils sont prêts à le faire en public. Ils anticipent le dialogue économique.

Demandez leur d'aller encore un peu plus loin. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous l'avez très bien fait, donc on va y arriver.